Was meine ich mit für uns alle? Es ist einfach unbestreitbar und die Zahlen sind ja eindeutig Je mehr Länder am internationalen Handel teilnehmen, je mehr sie sich der Globalisierung öffnen und versuchen, Vorteile daraus zu ziehen, umso besser ist die Entwicklung in diesen Ländern.

Die Länder haben sich verallgemeinert gesprochen dramatisch geöffnet.

Wir sehen auf der anderen Seite viele afrikanische Länder, die immer noch Schwierigkeiten haben, am Welthandel teilzunehmen, und dort ist die Situation leider immer noch für die meisten Menschen eher schlecht. Ich würde mich freuen, wenn wir deshalb in dieser 9. Ministerkonferenz endlich vorankommen, wenn wir vielleicht doch noch einen Durchbruch in den Doha Verhandlungen schaffen. Vielleicht schaffen wir es, einen kleinen Schritt voranzukommen mit dem Thema trade facilitation vielleicht gelingt es aber auch wo mal kein Erwartungsdruck da ist in anderen Bereichen voranzukommen. Wir brauchen das dringend! Ich denke, ich spreche für meine gesamte Fraktion.